Energiekommissar Oettinger verfolgt hier eine Strategie, die nach unserer Auffassung und auch nach der des deutschen Umweltministers dazu führen würde, dass das erfolgreichste Innovationsprogramm bei den erneuerbaren Energien, das wir in Deutschland haben, zerstört wird. Was werden Sie tun, um zu verhindern, dass unter der Überschrift der Harmonisierung die deutsche Einspeisevergütung zerstört und damit die Innovation bei den erneuerbaren Energien verhindert wird? Und was werden Sie tun, um dafür zu sorgen, dass Herr Oettinger bei der Frage der Energieeffizienz nicht so auf Zeit spielt? Er will erst 2012 etwas tun, obwohl Sie selbst gerade eben gesagt haben, dass man jetzt schon sehen kann, dass die unverbindlichen Ziele nicht reichen. Wie wollen Sie das beschleunigen?